Gospodar prstanov. Zaradi fantazije in izmišljenih prizorov. Našli so en prstan, ki dela čudeže, mogočni prstan, katerega poskušajo uničiti, saj v sebi nosi zlo, vendar pri tem se seveda zapleta, razne dogodivščine, fantazijski liki. Harry Potter pride s palčko, tako zanimiv film. Ni pa noter Sneguljčice in sedem palčkov, saj Ata Smrka glih takrat ni bilo doma. Bled. Ker je na njem otok in gor je cerkev. Okoli je pa voda. Kdo bi si mislil, da je sredi, da je glih otok, da je okoli otoka voda. Čudo narave. Pletna. Ko te pripeljejo s čolnom na otok. Pri tem samo en vesla, dvajset ga pa gledajo. Gre pa po vodi. Ne boste verjeli, da do tega kraja pelje cesta. Asfaltirana. Vmes je tudi nekaj semaforjev in krožišč. Včasih je treba pri rdeči luči počakati. Edino policaji imajo ta privilegij, da lahko, če imajo vključeno modro luč, peljejo tudi čez rdečo luč. električar. Njegovo delo je raznoliko. Saj dela praktično vse. Od inštalacije, prebojev štemanja po domače. Od vezav, zagonov sistema, različno, raznoliko delo, ki je pa večinoma terensko, in pri tem sreča vse sorte ljudi. Različne tipe karakterjev. Prijaznih, veselih, žalostnih. Dela vse različne stvari, od polaganja kablov, preboji, vezav, sestavljanja, komunikacija s strankami, katerih je največkrat dobro pravilni pristop. Testenine. Hitro so narejene, nasitijo te. Katerokoli omako si narediš, paše gor. Lahko so samo testenine s sladkorjem, lahko jih malce posoliš. Gor daš pelate, majčkeno naribanega sira, popečeš v pečici. Okusno, hitro, skoraj dobro. Vzameš vrečko, v kateri so testenine. Jo odpreš, veliko ljudi dela to na roke, nekateri si pomagajo s škarjami ali nožem. Strese jih v posodo, zalijejo z vodo in pristavijo na štedilnik. Ko zavrejo, se kuhajo še pet do deset minut. Odstavijo, nekateri jih splaknejo, nekateri pa kar nesplaknjene potrosijo čez omako. Saj naj bi se tako bolje sprijela s testeninami omaka. Omake izberete poljubne. Grimmove pravljice. Obstajata dve različni izvedbi. Take za otroke in za starejše, ki nosijo naslov Grimmove erotične pravljice. Tako da je vse za nekaj, za vsakega. Za vse okuse. V knjigi za otroke je veliko različnih zgodb in pripovedi. Nostalgija na mlade dni. V knjigi za starejše otroke, take nad osemnajst z bujno domišljijo, so iste zgodbe, samo da notri je večja revščina, nič nimajo za obleči, naprej pa raje ne bom opisoval. Toča, pred več desetletji. Saj v petih minutah je tako padala toča, od drobne do debele, da je čisto vse uničila. Od vsh poljščin in pridelkov, od listja na drevesih. Zapadlo je pa toliko, da si jo mogel skoraj kidati, da si lahko kam prišel. Lopata. Z njo lahko skoplješ luknje, jarke, če imaš zraven še kramp, lahko tudi menjaš kanale. Lopata je skopala že veliko in pripravila veliko materiala za različne objekte. Nepogrešljiva na vsakem gradbišču. uporabljati jo zna skoraj vsak. Skoraj vsak. Najbolj všeč sta mi letna časa poletje in zima. Poletje, ker je vroče, soparno, ne, seveda morje. Zima, ker je sneg in je čisto kontra drugačen letni čas kot poletje. Lahko se sankaš, smučaš, kepaš. Slabe plati poletja so vročina, sopara, saj vedno vsak konec vsakega vročinskega vala pridejo tudi nevihte, katere dostikrat s sabo prinesejo neurja in tudi točo. Pa tudi veliko ljudi ne prenaša dobro vročine. Slabe lastnosti zime je pa mraz in sneg. Saj veliko ljudem se ne da kidati snega. Po navadi pridejo škratki in ga jim odkidajo. Pohodništvo kot hobi si odzunaj, greš, kamor hočeš, kamor te nesejo noge. V vsakem primeru lahko greš, nič ne stane, je zastonj, delaš, kar hočeš. Iz lepega vremena te lahko hitro ujame slabo vreme. In če nisi dobro pripravljen, si lahko moker, če si kaj visoko v hribih, gorah, te lahko preseneti tudi sneg, mraz, hitre spremembe temperature. Pa še utrujen si pol. Pes in mačka. Pes se naveže na človeka, in tudi če se seliš, gre pes iz, s teboj. Sicer pa ni toliko samostojna žival, moraš zanjo bolj skrbeti. Medtem ko za mačka se naveže na kraj. In je veliko bolj samostojna žival. Tudi če je ne boš ravno redno krmil, bo ona že našla hrano in se preživela. Medtem ko pes, ne vem, no. Verjetno ne bi se glih zanj najbolje izšlo. Psa je potrebno redno krmiti in kopati in skrbeti zanj. Zahteva tudi redne sprehode, odvisno je pa od pasme psa. Ali so to dovolj kratki sprehodi ali dolgi sprehodi. za mačka pa ni treba kaj posebno skrbeti. Ven ga spustiš, gre po svojem rajonu, teritoriju, naredi svoj krog in pride nazaj. Največkrat kot, takrat, kadar je lačen. Pa odvisno, koliko si ga razvadil, ko je bil mladič. Ljudje ogrevajo svoje hiše na različne načine. Nekateri z drvmi, na, temu rečemo na trda goriva. Drva, premog, voda. Nekateri pa na kurilno olje, plin, elektriko, sedaj novi hit toplotne črpalke. Ki se pa niso ravno dobro obnesle ob ekstremnem polarnem mrazu. Nekateri ljudje se pa grejejo kar med seboj. Dva v posteljo in je vroče. Pozdravljeni, leto je naokoli in s tem tudi obletnica mojega rojstva. Ker bi rad ta dan posebej proslavil, te vabim na nepozabno zabavo, ki se bo zgodila na neznanem kraju ob neznani uri z neznano skupino ob slabi pijači in pomanjkanju hrane. Prosim, potrdi svojo udeležbo, in če slučajno prideš, pridi sit in napit. Zaželeno je, da s sabo prineseš tudi kaj pijače in jedače. Vse najboljše za tvoj rojstni dan. Želim ti veliko zdravje, sreče, uspeha še na mnogo let.